Ich war selbst Wahlbeobachter, ich habe aus diesem Haus nur ein einziges Mitglied getroffen, das war die Kollegin Gardini von der PPE Fraktion, und habe selbst eintausendzweihundert Kilometer von Moskau entfernt in der Provinz Wahllokale besucht.

Es waren in fünfzehn Prozent der Wahllokale Webcams vorhanden, so dass man über das Internet zu Hause selber die Wahlen beobachten konnte.

Über die Duma Wahlen will ich nichts sagen, aber die Präsidentschaftswahlen habe ich selbst beobachtet, und es ist nicht wahr, was